My jesteśmy uczestnikami tego lepszego świata, który oni chcą budować, i my również budujemy kawałek lepszego świata dla siebie.

Myśmy te poprawki skonsumowali w naszym projekcie. Jesteśmy w rzeczywistości, w której dziesiątki setki posłów do parlamentów krajowych przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiamy ze sobą. My jeździmy do nich, ale przecież ten dialog jest tak intensywny jak nigdy do tej pory. Dialog, który czasami przybiera tak wyjątkowe formy jak wczorajsza wizyta pana komisarza Füle w więzieniu Julii Tymoszenko. Dziękujemy Panu za tę wizytę, bo pokazał Pan, że potrafimy być z tą kobietą w trudnej sytuacji w tym wyjątkowym momencie. Czy myśmy napisali Biblię? Nie, myśmy nie napisali Biblii. Myśmy napisali książkę kucharską, z której można wybierać dania, jak z każdej dobrej ksiązki kucharskiej, ale żeby były dania, musi być kucharz, muszą być produkty i muszą być ci, którzy te dania spożyją. Miejmy nadzieję, że to będzie książka kucharska dobrych dań, z których wszyscy będą zadowoleni.